La situation de tous les chrétiens, et pas seulement celle des assyriens, est absolument dramatique dans ces pays.

Je crois qu'il faut les aider à se défendre.

Il faut, de toute urgence, une intervention internationale militaire qui ne soit pas nécessairement le fait des Occidentaux, mais il nous faut aider sur tous les plans, y compris sur celui de leur sécurité, et bien entendu également sur le plan matériel, les malheureux réfugiés, dont la disparition signerait le recul sur plusieurs milliers de kilomètres de notre civilisation.